Monsieur le Président, Madame la Commissaire, l'Europe sera sociale ou ne sera pas. En effet, nous ne pouvons baser notre vivre ensemble simplement sur un marché unique. La concurrence n'est plus viable sans la convergence. En soutenant cette initiative en faveur d'un pilier social, nous envoyons un message fort. Le Parlement veut une Europe qui protège les salariés précaires, qui accompagne les jeunes et les seniors, qui combat les discriminations, qui favorise la mobilité des apprentis et qui permet à tous de trouver un emploi. C'est un enjeu également pour nos petites et nos moyennes entreprises et nos artisans qui souffrent du dumping social et de l'absence de coordination entre les pays. Toutes les mesures que nous prendrons devront veiller à ne pas compliquer les embauches et à ne pas piétiner la subsidiarité. Sur les nouveaux emplois du numérique, je pense qu'il est urgent de clarifier les règles applicables pour favoriser une économie du numérique qui soit juste et équitable. Mais créer une nouvelle directive alors que nous n'avons toujours pas défini ces nouveaux emplois est, à mon sens, prématuré.